Všetci si uvedomujeme, že obyvateľstvo mnohých afrických krajín je dnes odkázané na humanitárnu pomoc z vyspelých krajín. Naša pomoc by však mala v budúcnosti viac smerovať do stimulácie hospodárskeho rozvoja ľudnatých oblastí, aby občania afrických krajín mohli sami, vlastnými silami postupne meniť charakter svojich krajín. Nerastný aj ľudský potenciál dáva africkým krajinám možnosť za citlivej asistencie priemyselných krajín vymaniť sa zo zaostalosti a biedy. Isteže na to, aby do afrických krajín bolo zmysluplné prinášať pracovné príležitosti, know how a významnejšie investície, je potrebné dosiahnuť lepšiu politickú stabilitu, štandardné právne prostredie, prijateľné pravidlá pre podnikateľov, ktorí budú ochotní čestne rozvíjať svoje aktivity v afrických krajinách. Veľkou prekážkou pre takéto prostredie sú zatiaľ divoké autoritárske režimy, ktoré svojím správaním odrádzajú všetkých slušných ľudí od akejkoľvek spolupráce. To je, myslím si, problém, ktorý dnes najviac dusí možnosti rozvíjania afrického kontinentu.